Vreau s o felicit pe raportoare și cred că tot Parlamentul trebuie să susțină ca acest program să devină independent chiar din 2014, pentru că încă fenomenul este prezent, se accentuează, devine din ce în ce mai insidios și mai rafinat, și cred că amploarea și costurile, mai ales costurile sociale, care în momentul de față nu sunt clar evaluate, pot influența standardul de civilizație european.